Normální člověk by se domníval, že se vyhodnotí, proč Velká Británie odešla, že se změní rétorika.

Znovu jsou pronášena silná slova o omezování národní suverenity, o tom, jak tvrdě potlačovat snahy o prosazování vlastenectví atd.

Nyní zde máme tažení ochránců demokracie proti Polsku, které si dovolilo doma prosazovat svoje pojetí demokracie, což je pro ochránce nepřijatelné. Pouze jejich pohled je ten správný, a proto jsou Poláci povinni ho přijmout. Jsem přesvědčen osobně, že nikdo nemá právo se vměšovat do vnitřních záležitostí suverénního státu, protože historie ukazuje, že kdykoli se tak stalo, nikdy to nedopadlo dle očekávání. Ve vzduchu visí otázka Děláte vše proto, aby nastal dominový efekt?